Nakladanie s rádioaktívnym odpadom je oprávnene citlivo sledované širokou verejnosťou, a preto je dobré, že sa Európska komisia rozhodla uvedenú problematiku komplexne legislatívne upraviť tak, že jasne vymedzuje povinnosti a zodpovednosť všetkých subjektov podieľajúcich sa na tejto procedúre. Je dobré, že v predloženej smernici sa kladie aj dôraz na zlepšenie kvality dohľadu a kontroly, ale najmä na zvýšenie transparentnosti týchto procesov aj za účasti verejnosti. Dôležitou otvorenou otázkou je podľa môjho názoru zabezpečenie dostatočného množstva vyčlenených finančných zdrojov na krytie nákladov nevyhnutných na vyradenie jadrových reaktorov z prevádzky a ďalšie nakladanie so vzniknutým rádioaktívnym odpadom. Navrhnutý systém monitorovania množstva finančných rezerv nezávislým orgánom môže pri dobrej organizácii vytvoriť predpoklady, že jadrové zariadenie si počas svojej prevádzky naakumuluje dostatok zdrojov aj na prefinancovanie svojej ekologickej likvidácie, a to by malo byť našim cieľom.